Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, j'aimerais à mon tour remercier notre rapporteure, Mme McAvan, pour l'excellente collaboration qui fut la nôtre tout au long de ces mois de travail et de pression.

Les jeunes commencent de plus en plus tôt, ils sont la raison d'être première nous l'avons dit de nos actions. Le groupe libéral, que je représente, remercie la Commission et la soutient dans la plupart des mesures ambitieuses qu'elle nous propose, à commencer par cette volonté d'interdire les arômes caractérisants qui donnent au tabac ce goût de fruit, de vanille, de chocolat et de menthol bien entendu, bref, qui donnent à penser qu'il serait peu ou pas nocif du tout. Il était essentiel, par ailleurs, de trouver un bon équilibre en ce qui concerne la taille des avertissements sanitaires, autre disposition phare de cette directive.

C'est la raison d'être de notre combat libéral pour une cigarette électronique sûre et accessible, un produit, en tout état de cause et d'après la recherche, infiniment moins toxique que la cigarette.

La cigarette électronique n'est pas un médicament. Il est de notre devoir d'en garantir l'accès facile aux fumeurs et à ces millions de vapoteurs qui attendent, aujourd'hui, mieux de nous, et ce avec des conditions très strictes l'application de la législation sur la qualité, la sécurité, l'interdiction de la vente aux mineurs et aussi la restriction de la publicité et du marketing alignée sur celle du tabac.